Subliniez faptul că dezvoltarea continuă a instrumentelor financiare inovatoare va contribui la asigurarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Însă creșterea numărului de instrumente necesită depășirea mai multor provocări în ceea ce privește reglementarea și guvernanța. În acest context, cadrul juridic joacă un rol deosebit de important, și el trebuie să fie cât mai simplu și mai transparent. Atrag atenția totodată asupra faptului că trebuie să asigurăm atractivitatea instrumentelor financiare inovatoare pentru investitorii publici și privați.